Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, les stratégies macrorégionales rencontrent depuis 2005, avec la question de la mer Baltique, un intérêt particulier au sein de ce Parlement. Je me félicite que nous puissions être aujourd'hui, grâce à mon collègue, Alain Cadec, les moteurs d'une ambitieuse stratégie territoriale pour l'Arc atlantique. Au delà des nombreux besoins de coordination et de synergie et de l'importance d'une approche intégrée, pour répondre aux problématiques territoriales à l'échelle macrorégionale, je souhaiterais insister sur deux points. La coopération territoriale l'objectif 3 de la politique de cohésion et notamment son volet transnational, doivent venir appuyer ces stratégies en coordonnant la réflexion, la définition et le pilotage des projets. Les États et les régions, à travers leurs programmes opérationnels, doivent être incités à participer aux actions décidées en commun. Sans réelle volonté politique, ces stratégies resteront malheureusement lettre morte. Si l'Europe n'est pas appelée à se couvrir de macrorégions, elle doit se réapproprier les contraintes territoriales que l'effacement des frontières n'a pas fait disparaître.